Precies een week geleden berichtte een Nederlandse correspondent in Rusland over de toenemende moeilijkheden om zijn beroep als journalist op een normale wijze te kunnen uitoefenen.